forseti ég hef leyft mér að flytja hér tillögu til þingsályktunar um endurskoðun á skattamálum lögaðila tillagan hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela fjármálaráðherra að hefja nú þegar endurskoðun á skattamálum lögaðila einkum einkahlutafélaga fyrst er frá því að segja sem flestum er kunnugt um að skattar hafa löngum verið vinsælt umræðu og viðfangsefni bæði þings og

skattlagning tekna felur í sér að af launum og afrakstri hvers einstaklings er tekinn hár tollur ef svo má segja það fé rennur til sameiginlegra verkefna og þjónustu í samfélaginu sem innt er af hendi af ríki og sveitarfélögum ber þar hæst heilbrigðismál skólamál og öryggismál enda er sú krafa skýr og viðhorf ríkjandi að það sé skylda hins opinbera að veita alla slíka grundvallarþjónustu sem eru um leið helstu og bestu minnisvarðar samfélagsins að minnsta kosti hér á landi meðan samhljómur er ráðandi og ríkjandi um hina opinberu þjónustu er afar sjaldan sátt um skattlagninguna og þau skatthlutfall sem lögð eru á skattþega eða þegnana við viljum að jafnræði ríki þegar kemur að útgjöldunum og eitt eigi yfir alla að ganga í aðgengi þjónustnnar og þar af leiðandi er sanngjarnt að fara fram á að jafnræði sé sömuleiðis um álagningu skatta um það hvernig skattarnir leggjast á borgarana því miður er því víðs fjarri að svo sé jafnræðissjónarmiðum hefur verið ýtt til hliðar og vissum þjóðfélagshópum fengin veruleg skattaleg forréttindi í skjóli óljósra og ósannaðra fullyrðinga um hættuna á flótta fólks og fjármagns til íslands eða þá með vísan til hvers eðlis tekjur viðkomandi og skattþega eru ég bendi í því sambandi til dæmis á fjármagnstekjuskattinn sem er tiltölulega nýr skattur hér á landi en sá skattur byggist á fjármagnstekjum hvort heldur er í sparnaði eða fjárfestingu á sama tíma er fjárfesting launafólks í gegnum lífeyrissjóðakerfið skattlögð með allt öðrum hætti

ég hef áður bent á þetta misræmi en því miður enn sem komið er talað fyrir daufum eyrum það mál út af fyrir sig er ekki hér á dagskrá nema þá á ská ef svo má segja

heldur það skattalega misrétti sem fjallað er um og tengist þó vissulega hinu lága skatthlutfall af fjármagnstekjum í árslok tvö þúsund og eitt voru gerðar ýmsar breytingar á lögum um tekjuskatt meðal annars var skatthlutfall hlutafélaga og annarra félaga með takmarkaðri ábyrgð lækkað úr þrjátíu prósent í átján prósent og skatthlutfall annarra lögaðila úr þrjátíu og átta prósent í tuttugu og sex prósent í athugasemdum og rökstuðningi með þessu frumvarpi sem síðar varð að lögum kom fram að grundvallarforsenda þessara breytinga væri sú að ætla mætti að þær mundu leiða til aukinna fjárfestinga erlendra aðila hér á landi og koma í veg fyrir að íslensk fyrirtæki flyttu starfsemi sína til útlanda auðvitað er hin svokallaða samkeppni milli landa engan veginn hafin yfir gagnrýni hitt er þó mun alvarlegra að mínu mati þegar slíkur málatilbúnaður er notaður til að stofna til verulegs skattahagræðis fyrir afar stóran hóp þjóðfélagsþegna sem ljóst er að ekki eiga í neinni samkeppni við atvinnurekstur í öðrum löndum

gafst þeim sem stundað höfðu margvíslega þjónustustarfsemi og aðra slíka og skylda starfsemi sem eingöngu snýr að innanlandsmarkaði gafst þeim kostur á að breyta starfseminni úr einstaklingsrekstri í félagsform og njóta þannig verulegrar skattalækkunar á stórum hluta tekna sinna í dag nemur þessi lækkun verulegt skattamisrétti sá hópur sem nýtur forréttindanna sparar sér að lágmarki að því er mér er sagt um það bil einn milljarð króna á hverju ári en sennilega er það mun meiri og hærri upphæð slíkt misrétti hefur þó ekki aðeins mikil fjárhagsleg áhrif heldur ekki síður skekkir það jafnframt alla lýðræðislega umræðu og eðlilega framþróun skattamála vegna tilhögunar skattkerfisins vill svo til að sá aðili sem verður fyrir beinu tapi í þessum sérkennilega skattaleik eru sveitarfélögin sem fá ekki neitt af fjármagnstekjuskatti og þær háværu umkvartanir hafa ekki farið fram hjá neinum einkahlutafélög er það félagsform sem best hentar í þessu skattaumhverfi enda hefur fjölgun einkahlutafélaga verið með ólíkindum síðan umrædd lög voru sett á árinu tvö þúsund og einn samkvæmt nýjustu upplýsingum eru þau orðin vel yfir tuttugu og sex eða tuttugu og sex þúsund talsins hin einfalda aðferð til að hagnast sem mest í þessum leik er að taka sem lægst laun hjá félaginu og greiða í staðinn sem hæstan arð af hlutafénu í einkahlutafélagi er helsti launþeginn yfirleitt jafnframt ráðandi í stjórn félagsins og semur því í raun ég eru við sjálfan sig um kaup og kjör þegar að þessari lagabreytingu var staðið á sínum tíma var lögð áhersla á það að endurnýjuð ákvæði um svokallað reiknað endurgjald kæmi í veg fyrir að menn kæmust langt í því að breyta launatekjum í arð af hlutafé vissulega voru og hafa verið gerðar lítil háttar lagfæringar á skilgreiningu þessa reiknaða endurgjalds en engu að síður var fullkomlega ljóst á þeim tíma að þegar hagsmunir eru jafnmiklir og hér um ræðir mundu slík ákvæði engan veginn ganga eða ná tilgangi sínum komu þar til ýmis atriði sem ég mun ekki fjölyrða um að svo stöddu til að bregða ljósi á framgang þessara mála lagði ég síðastliðið vor fram fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra um þá reynslu sem fengist hefur af umræddum skattalagabreytingum að því er varðar skatta á einkahlutafélög og hluthafa þeirra með svörum hæstvirtur ráðherra fékkst staðfesting á því að þessi mál eru í allsendis ófullnægjandi farvegi við blasir annars vegar að mikill meiri hluti þessara félaga er ekki í rekstri sem á í samkeppni við önnur lönd og svo hins vegar að ótrúlega langt hefur verið gengið í því að greiða hluthöfum einkahlutafélaga arð í stað launa á árinu tvö þúsund og fimm greiddu samkvæmt þessum upplýsingum frá ráðherranum hæstvirtur sautján hundruð fimmtíu og tvö einkahlutafélög arð sem var umfram hundrað prósent af hlutafé og arðshlutfallið hjá þessum félögum var að meðaltali sex hundruð fimmtíu prósent þá spyr maður frú forseti var þetta tilgangur laganna er það í samræmi við sanngjarnt og réttlátt skattkerfi að þúsundir skattgreiðenda geti hagrætt sköttum sínum með því að telja óeðlilegan hluta af tekjum sínum fram sem arð í stað launa er það í samræmi við sanngjarnt og réttlátt skattkerfi að með hækkandi tekjum lækki það hlutfall sem greitt er í skatt fer nokkuð á milli mála að tilurð skatt ívilnana gagnvart einkahlutafélögum hefur leitt af sér óverjandi mismun á skattbyrði af raunverulegum tekjum einstaklinga frú forseti með þessari tillögu er ekki verið að leggja til að skattar á lögaðila verði hækkaðir þvert á móti get ég almennt talið vel fallist á að ráðast þurfi í endurskoðun skattalaga sem snýr að atvinnurekstri með það í huga að lækka megi slíkan skatt ef það reynist rétt að skattalækkanir í prósentum gefi meira af sér í skatttekjur fyrir hið opinbera enda er því gefið undir fótinn í stjórnarsáttmálanum og ekkert nema gott um það að segja þá geng ég auðvitað líka út frá því að almennir skattar og skattar á lífeyrissparnað fólks verði sömuleiðis endurskoðaðir nei þessi tillaga felur ekki í sér aðför að sköttum lögaðila hér er ekki verið að ýja að því að skattprósentan eigi að hækka né heldur aðrir skattar vegna þess að eitt verður yfir alla að ganga tillagan er hins vegar hugsuð sem viðleitni til að ráða bót á því skattamisrétti sem hér blasir augljóslega við í henni felst athugun á því hvort réttmætt sé að öll hlutafélög hvers eðlis sem þau eru sitji eins og er við sama borð að því er tekjuskatt varðar stærstur hluti þessara félaga er í reynd einstaklings og fjölskyldufyrirtæki með þjónustu eða aðra starfsemi sem bundin er heimamarkaði án allrar samkeppni við útlönd í umræðunni um skattamál lögaðila hér á landi hefur oft verið vísað í gott fordæmi frá írlandi mér er kunnugt um að írar hafa lögfest sérákvæði um viðbótarskatta á þessum vettvangi á svokölluð close companies einmitt til þess að hindra misrétti í sköttum vegna lækkunar skatta á lögaðila hliðstæðs eðlis væri til dæmis ákvæði þess efnis að í tilgreindum flokkum lögaðilanna sem ég hef hér gert að umtalsefni sé sett hámark á þann arð sem getur notið tíu prósent skatthlutfall það er tilgangur þessarar tillögu að afla sem fyllstra upplýsinga frá öðrum löndum í sambandi við þetta mál

forseti borið á mig hér fyrr í umræðu í þinginu í dag að ég hefði vit á peningum ég vil nú bera af mér þær sakir en vil halda því þó fram að ég hafi það mikið peningavit að ég telji að í þessu máli sé vitlaust reiknað þessi félaga og þessi málflutningur snýst um réttlæti og jafnræði

sem vonandi mundi leiða til þess að við hefðum meira fé í höndunum til allra góðra mála í þessu velferðarsamfélagi okkar að svo mæltu frú forseti legg ég til að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til efnahags og skattanefndar